Eppure questa dichiarazione, questa presa di posizione non c'è stata, almeno in quest'Aula e lo considero un fatto molto grave e molto significativo.

L'Alto rappresentante continua a parlarci dei suoi amici africani sono ben contento che abbia tutte queste amicizie, perché agli amici si parla chiaro. E allora ai leader africani bisogna parlare chiaro in termini di rientri.

Nessuno, parlando dell'Africa in quest'Aula, ha parlato dello spreco che in questi decenni di post colonialismo è stato fatto dalle multinazionali sui beni, sulle risorse minerarie e naturali dell'Africa, causa prima dell'immigrazione.

Dobbiamo aspettare i risultati dell'ottima, importante visita del Papa in Africa per sentire delle parole di condanna, che forse anche da quest'Aula, a cominciare dall'Alto rappresentante si sarebbero potute attendere E poi le conclusioni del G20 penose, grottesche! La maggiore preoccupazione è stata quella di dire che non è terrorismo islamico una vergogna!